tra il tema dei migranti e la questione della lotta al terrorismo. Provo a intervenire nel merito delle conclusioni del vertice di cui stiamo parlando, devo dire con un entusiasmo quasi nullo, perché io credo che questo vertice, come dicono peraltro moltissime ONG, abbia sostanzialmente contribuito a un ulteriore processo di esternalizzazione delle frontiere, piuttosto che di sostegno alla cooperazione, e credo anche che non si possa ragionare delle cause profonde del processo migratorio senza parlare della guerra, delle guerre che abbiamo già fatto in Iraq, Afghanistan, Libia e Siria. E mi rivolgo alla signora Mogherini, che ha accolto l'appello di Hollande io mi auguro che il futuro di questa Unione, che il suo cemento, non sia nel richiamo alla guerra, perché la guerra alimenta altro terrorismo. La lotta al terrorismo si fa costruendo pace e costruendo cooperazione.